Varkens groeien, melkkoeien blijven melk produceren en de groei van kropsla, aardappelen of appels houd je niet zomaar tegen. Gevolg overaanbod op de markten en kelderende prijzen. Voor de peren, bijvoorbeeld, loopt dit op tot 25 procent.

Sommigen hebben geïnvesteerd in andere variëteiten.

Dit jaar belandden voor het eerst meer dan 10 miljoen kilo Belgische appels op de Indiase markt. Het is echter van het grootste belang dat we ook leren uit onze fouten. Als 40 procent van je uitvoer naar één land gaat, zoals Rusland, dan weet je dat je een risico neemt.

Blijf de export ondersteunen, maar houd rekening met de behoeften per sector. Evalueer de handel per sector en open dan nieuwe afzetmarkten per sector.